Igen, megszavaztam, mert remek dolog végül is, hogy mondjuk egy magyar asztalos kárpitos vagy cipésznövendék együtt tudja elsajátítani a szakma fogásait egy német vagy egy angol szaktársával. A baj csak az, hogy valószínűleg nem lesz módjuk arra, hogy gyakorolják a szakmájukat, a hivatásukat, miután megszerezték a szakmunkásvizsgát.

Merthogy amúgy az Európai Unió liberális szabad kereskedelmének következtében áramlik be az egész világból az olcsó és sokszor valljuk be rossz minőségű termék, amely miatt ezek a kiváló szakmunkások vagy el sem tudják kezdeni a munkát, vagy pedig fel kell, hogy adják.